De nuevo, el cierre del acceso a Internet, al que usted se ha referido. Pero, a pesar de este bloqueo, nos llegan imágenes de video que cuentan una crueldad inenarrable. Disparos de las fuerzas de seguridad, disparando desde helicópteros, desde techos de edificios, a los manifestantes. Las familias ni siquiera pueden hoy enterrar a sus hijos, a sus familiares y hace dos semanas se ha descubierto un gran número de cadáveres en ríos y lagos en ese país. El Parlamento expresa hoy de nuevo su condena a esta brutal represión. Y unimos nuestra voz a la de la alta comisionada de las Naciones Unidas y exigimos una investigación independiente, encabezada por el relator de las Naciones Unidas, para identificar a los responsables, para que puedan responder. El diálogo político necesario con Irán no puede avanzar sobre la impunidad de los